Neuartige Lebensmittel wir brauchen also auch neue Regelungen. Neben dem Verbraucherschutz sind es in der Tat auch die ethischen Fragen, die durch die Produktion von neuartigen Lebensmitteln aufgeworfen werden, und sie sind relevant. An erster Stelle steht hier, wie die Diskussion heute Abend hier auch zeigt, die Frage des Fleisches von geklonten Tieren.

Schon daher besteht kein Anlass, auf Fleisch von geklonten Tieren zurückgreifen zu müssen. Sicherlich ist Fleisch von geklonten Tieren nicht von vornherein gesundheitsschädlich. Risiken können aber eben auch nicht immer ausgeschlossen werden. Es gibt keine verlässlichen Beweise darüber, welche Leiden solche Tiere ertragen müssen, wobei aber schon jetzt erkannt ist und die Statistiken zeigen es dass Klontiere verstärkt krank werden.

Nicht alles, was machbar ist, ist auch zum Segen für die Menschen. Es darf keine geklonten Tiere in der Nahrungskette geben. Wir müssen für eine konsistente klare politische Botschaft an die Kommission und an unsere Bürger sorgen. Ein weiteres wichtiges Thema dieser Verordnung sind die Regelungen zur Nanotechnologie. Um ein hohes Schutzniveau für die Verbraucher und Rechtssicherheit für die Produzenten zu garantieren, brauchen wir dringend eine horizontal geltende Definition, die nicht nur für die neuartigen Lebensmittel, sondern auch für die Richtlinie über Lebensmittelkontaktmaterialien, die Kosmetikrichtlinie und die Biozidzulassungsverordnung gilt, über die wir zur Zeit in erster Lesung beraten.